Szanowny Panie Przewodniczący! To niezwykle ważne rozporządzenie, które po raz pierwszy kompleksowo obejmuje politykę zewnętrzną Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych.

Dlatego uważam, że to rozporządzenie jest niezwykle ważne i niezwykle potrzebne.